Le sujet que nous abordons ce soir est important. Il se trouve que j'étais rapporteur de la directive sur les services de paiement dans la mandature précédente. Je sais donc combien le travail pour arriver à harmoniser les services de paiement au sein de l'Europe est important. Ce soir, permettez moi simplement de parler d'une question qui fâche les commissions multilatérales d'interchange. Depuis le début, je défends ces commissions et j'avais eu l'occasion de le dire lorsque nous avons lancé le premier virement SEPA en 2007. Les commissions d'interchange sont légitimes. Ce qui ne l'est pas, c'est la fixation des montants lorsqu'ils sont excessifs. Pourquoi ces commissions sont elles légitimes? Parce que le service des paiements est un service commercial. Il faut que les établissements, banques ou établissements de paiement créés par le titre 2 de la directive que j'évoquais tout à l'heure, réalisent une activité commerciale.

Celle ci doit être évidemment justifiée par le service rendu et, de ce point de vue, les commissions d'interchange il est vrai ont été, pendant une certaine période, fixées abusivement haut. Mais aujourd'hui, les choses se sont modifiées et la situation à laquelle nous arrivons avec ce nouveau texte, ce règlement, est assez paradoxale.

on les interdit plus tôt pour les opérations transnationales mais on laisse les commissions d'interchange fonctionner lorsqu'il s'agit de refus ou de rejet de paiement. Tout cela n'est pas très cohérent. Il ne faut pas que ce qui a été fait cette fois ci puisse servir d'exemple pour ce qui se fera pour les cartes bancaires dans la réglementation à venir.

Parce qu'ailleurs, la transparence n'existe pas